Es sind 80 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die mit Behinderung leben, 46 Millionen davon sind Frauen und Mädchen. Das entspricht 16 der gesamten weiblichen europäischen Bevölkerung. Ich bedaure es sehr, dass wir weder eine kurze Debatte noch eine kurze Präsentation hatten, und hoffe, dass der Bericht positiv abgestimmt wird.